Panie Przewodniczący! Szanowny Panie Pośle, czy nie sądzi Pan, że nie tylko kwestie różnic ekonomicznych są powodem wielkiej migracji wśród Polaków, Rumunów i Węgrów?

Podstawowym prawem jest prawo do tego, aby być równie traktowanym, nawet jeżeli pracujemy i wyjeżdżamy i mieszkamy poza granicami.